Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovani ministri, vsem prav lep pozdrav! Glede na to, da je moje stališče eno od zadnjih, glede na to, da smo slišali že veliko ponovitev, bi morda spustila opis, in življenjsko pot, kandidata, pa tudi nekatere stvari, ki so bile izpostavljene na Odboru za kulturo in bi na začetku malo za šalo malo za res povedala to, kar je ob zadnjem imenovanju, ministra v tej hiši, novega ministra za kohezijo, rekla večina poslanskih skupin. V koliko predlagatelj, stranka, Socialnih demokratov in minister predsednik vlade, prvi minister, predsednik vlade menijo, da je kandidat primeren, ga bomo tudi v naši stranki, Stranki Aleke Bratušek z veseljem podprli in mu dali možnost. Tako je namreč govorila večina poslanskih skupin ob takratni prireditvi, kar po eni strani malo kaže na izogibanje odgovornosti, na drugi strani pa na resnično dejstvo, da ob imenovanju novih kandidatov za ministre včasih ljudi, kar je normalno, ne poznamo dovolj dobro in se od njih težko izjasnjujemo. Sicer je kultura za Stranko Alenke Bratušek izjemnega pomena. Pri kulturi gre za izrazito heterogen sistem, ki združuje veliko različnih področij, knjige, kulturno dediščino, film, glasbo, ples, uprizoritveno in likovno umetnost, jezik, intermedijska področja, kulturno-umetnostno vzgojo in tako naprej. Kljub dejstvu, da je treba k vsakemu od njih pristopati posamično, je na področju kulture treba misliti kot na celoten med seboj povezan sistem. Kultura po številnih raziskavah dejansko predstavlja enega ključih temeljev za razvoj odprte družbe in gospodarskih izzivov ter je tudi z zagotavljanjem avtonomije umetniškega ustvarjanja eden od fokusov družbe prihodnosti. Glede kandidata magistra Zorana Pozniča je za nas pomembno zlasti v utemeljitvi, ki jo je pripravil kabinet predsednika vlade, mnenje predsednika vlade, da gre za osebo, katerega delo odražajo visoke vodstvene in strokovne kompetence, ki so izkazane z številnimi uspešno realiziranimi projekti. Njegovo kandidaturo predsednik vlade utemeljuje z njegovo aktivnostjo v prepoznavanju zmožnosti povezovanja in sinergij več različnih projektov s področja umetnosti in kulture v domačem in mednarodnem okolju ter z dolgoletnimi vodstvenimi izkušnjami, znanjem in kompetencami. Med izpostavljenimi prioritetami, ki so bile, kot rečeno, že večkrat ponovljene, bi samo izpostavila eno, ki je za nas v SAB-u zelo pomembna. Podpiramo zlasti prizadevanje ministra, da se ustrezno uredi, pa tudi v ustreznem okviru sankcionira sovražni govor. Ta se je v zadnjih letih močno razrasel in že ima negativne posledice na našo družbo. V pravu, največ v kazenskem, pa tudi sicer je znan rek, ki pravi, da se vsako nasilno dejanje najprej začne z nasilno besedo. In tragični dogodki sredi prejšnjega stoletja ta rek vsekakor potrjujejo. V Stranki Alenke Bratušek bomo zato z veseljem, vztrajali pri zastavljeni poti, ki jo je zastavil prejšnji minister, in novega ministra podpirali pri usmeritvah na tem področju, prav tako pa tudi na področju, na drugih področjih, ki so bila izpostavljena. Za konec pa samo še nekaj besed o imenovanju novih ministrov. Manjšinsko vlado oziroma vlada, kot je običajna v proporcionalnem sistemu, ko jo sestavi več strank, v naši stranki razumemo kot partnerstvo, partnerstvo, v katerem vsaka od strank prevzame odgovornost za neko področje in to področje vodi v času obstoja te vlade. Pri tem, vsaj tako jaz in naša stranka razumeta razmerja, se stranke odločajo za prevzem področij delno tudi glede na velikost, delno pa tudi glede na to, kakšne strokovnjake za to področje premorejo. Težave, ki jih imajo vse stranke, tako stranke mlajše in manjše kot tudi stranke z daljšo tradicijo, pri iskanju novih ministrov, so zato razumljive, potrjujejo pa mojo tezo, ki sem jo večkrat ponovila že tudi tukaj, da se ljudje, uspešni posamezniki vse težje in težje odločajo za pomembne državne funkcije, tudi, ponovno, zaradi diskreditacij, ki so jih deležni, še preden pravzaprav vstopijo v javno življenje. Videti je, da smo se v tej državi odločili za kulturo nekega čistunstva, kjer iščemo ljudi, ki po eni strani morajo imeti znanje in kompetence, saj drugače jih težko predlagaš za ministre, po drugi strani morajo biti pa brezmadežni. Brezmadežni pa vsi tisti, ki so ali smo nekaj že naredili v svojem življenju, vsekakor nismo. Zato si želim, da bi bolj kot na to, ali je kdo že naredil kakšno napako, seveda tu ne govorim o kaznivih dejanjih in tako naprej, gledali na to in se trudili v smeri, da bi lahko v upravljanje države, v upravljanje vlade, v upravljanje najzahtevnejših družbenih zadev zadev pritegnili res kvalitetne, motivirane posameznike, ki bi lahko stvari na posameznem področju spremenili na boljše. Nikakor ne govorim, da konkretni kandidat ni takšen, želim pa opozoriti na širši problem, ki smo ga zadnjih letih vse bolj in bolj deležni, ko so nam bolj kot kompetence in znanje pomembno to, da je človek zrelih letih nepopisan list in da še ni naredil nobene napake. Hvala lepa.